Vor dem Besuch von Frau Merkel hier im Parlament hat Herr Vizepräsident Timmermans gesagt Danke, Frau Merkel, nun ist es möglich, dass die 100 bis 140 Millionen Schwarzen aus Afrika nach Europa kommen sollen. Herr Avramopoulos, Sie sagen Der erste Staat in Europa wehrt sich und will diesen globalen Pakt nicht mitmachen. Die USA sind ausgestiegen. Ja, woran liegt das denn? Warum machen Sie in Europa nicht mal ein Referendum und lassen die Bevölkerung darüber abstimmen, was die Bevölkerung eigentlich will? Ich sage Europa kann diesen Massenansturm nicht integrieren, und Europa will diese Massen auch nicht integrieren. Fragen Sie doch mal die Menschen, die in den Städten, in den Gebieten, in den Vororten mit der Verausländerung leben wollen. Sie mussten ja extra in allen europäischen Staaten Sondergesetze einführen, damit sich heute kaum noch ein Bürger zu sagen traut Ich habe die Schnauze voll. Wir müssen etwas ändern in dieser Politik.